Ja, saj pravim, no, dokument je treba prebrati. Tukaj imam to mnenje Fiskalnega sveta. Začne stavek v povzetku, povzetek vsega, Fiskalni svet, prvi stavek: "Predlog rebalansa državnega proračuna in že sprejeti okvir za pripravo proračuna sektorja države nakazujeta za leto dva devetnajst ekspanzivno in prociklično fiskalno politiko. Ta je po mnenju Fiskalnega sveta v trenutnih okoliščinah neustrezna." In potem naprej v ostalih odstavkih enako, ne dvajset procentov kritike, ampak kritika te zadeve. Za razliko od gospoda, Lenarta jaz gospoda Lenarta spoštujem, on pa mene samo načeloma spoštuje. Glejte, to je glavna razlika. Tako kot jaz spoštujem mnenje Fiskalnega sveta, ne spoštujem ga načelno, ampak ga spoštujem ne glede na to, kaj pravi, in ne glede na to, v kakšni funkciji bom, bodisi v pozicijski ali koalicijski. In, dokler pač poslanci ne bomo to osvojili, da je treba institucije spoštovati, ko podajajo neko mnenje, ne pa jih relativizirati, če grejo v nasprotju z vašim stališčem, toliko časa pač se bo mogel gospod Lenart prijavljati na krogih razprav in govoriti, da je vse dobro in da samo opozicija kaže na slabo. Ni res, Fiskalni svet v prvem stavku jasno pove svoje stališče o tem rebalansu proračuna.